þingmenn hér vil ég mæla fyrir framhaldsnefndaráliti frá meiri hluta fjárlaganefndar og rétt að rifja upp áður en ég kem að því hvernig þessu máli hefur undið fram frá því það var fyrst kynnt hér í fyrstu viku októbermánaðar frumvarpi til fjáraukalaga sem hæstvirtur fjármálaráðherra gerði hér grein fyrir inni á hinu háttvirta virðulegi þingi

varðandi beiðnir um aukafjárheimildir enn fremur á þeim tíma var óskað eftir áliti frá ríkisendurskoðun þegar við tókum síðan fjáraukalagafrumvarpið til meðhöndlunar hér fyrir viku síðan þá gerði meiri hluti nefndarinnar fimmtíu og fjórar breytingartillögur við frumvarpið sem samtals námu fjóra komma níu milljörðum til hækkunar og voru þar einstaka tillögur skýrðar í umræddu nefndaráliti það var einnig getið þess þá að endurskoðuð tekjuáætlun gerði ráð fyrir því að tekjur mundu aukast um átta komma tvo milljarða en jafnframt var lagt upp með að það yrðu gerðar tvær breytingartillögur við fjórðu grein frumvarpsins eða sjöttu grein fjárlaga tvö þúsund og sjö þá lýsti meiri hluti fjárlaganefndar því yfir að milli annars og þriðja umræða þyrfti að skoða sérstaklega framhaldsskóla almennt rekstrarkostnað sýslumannsembætta heilbrigðisstofnanir og hjúkrunarheimili og gera tillögu um skiptingu fjárheimilda á einstaka stofnanir enn fremur mundi nefndin skoða á milli umræðna málefni er varða eignir á fyrrum varnarsvæði við keflavíkurflugvöll enda hafði komið beiðni frá fjármálaráðuneytinu um að tekjufæra sölu á eignum á keflavíkurflugvelli auk ákveðinna gjaldfærslna sem tengjast þróunarfélaginu á keflavíkurflugvelli ég vil í því sambandi vísa hér til umræðu sem var hér í morgun og mun þar af leiðandi ekki fara efnislega inn í þá hluti að öðru leyti en því sem ég tel ástæðu til í nefndarálitinu undir þetta nefndarálit á sínum tíma

þingmenn auk mín varaformaður fjárlaganefndar kristján þór júlíusson ásta möller steinunn valdís óskarsdóttir ármann krónu ólafsson björk guðjónsdóttir og bjarni harðarson með fyrirvara

umrædd tillaga hafði farið hér til afgreiðslu frumvarpið aftur til afgreiðslu í fjárlaganefnd og nefndin hefur sent frá sér framhaldsnefndarálit frá meiri hluta nefndarinnar og hér segir með leyfi forseta nefndin hefur haft frumvarpið til athugunar eftir aðra umræðu og í því skyni leitað skýringa hjá fjármálaráðuneyti stofnunum og ríkisendurskoðun varðandi beiðnir um auknar fjárheimildir meiri hluti nefndarinnar gerir breytingartillögu við sundurliðun eins vegna sölu eigna á fyrrum varnarsvæði við keflavíkurflugvöll sem nemur fimmtán komma sjö milljörðum króna til hækkunar á tekjum og ég held áfram hér virðulegi forseti ríkisendurskoðandi hefur staðfest við nefndina að umræddar tekjur byggist á yfirferð embættisins á sölusamningum og að þeir séu að mati embættisins tryggir þá gerir nefndin breytingartillögur við sundurliðun tvö sem nema alls þrettán hundruð fimmtíu og sex komma níu milljónir króna til hækkunar gjalda þar vegur þyngst kostnaður í tengslum við sölu eigna á fyrrum varnarsvæði við keflavíkurflugvöll alls að fjárhæð ellefu hundruð sjötíu milljónum króna breytingartillögum þessum fylgja þrjú yfirlit til sundurliðunar á fjárheimildum sem voru til skoðunar á milli umræðna eftir aðra umræðu var skipað í þrjá starfshópa innan fjárlaganefndar til að vinna að þeirri sundurliðun og leituðu hóparnir til fjölmargra aðila í hópi sem vann að skiptingu fjárheimildar til framhaldsskóla voru háttvirtur þingmaður illugi gunnarsson guðbjartur hannesson og guðjón a kristjánsson í hópi sem vann að skiptingu fjárheimildar til sýslumannsembætta voru háttvirtur þingmaður ármann krónu ólafsson steinunn valdís óskarsdóttir og bjarni harðarson og í hópi sem vann að skiptingu fjárheimildar til öldrunar og heilbrigðisstofnana voru háttvirtur þingmaður ásta möller guðbjartur hannesson og jón bjarnason ég vil nota hér tækifærið sem formaður fjárlaganefndar að þakka nefndum háttvirtum þingmönnum sem allir eiga sæti í fjárlaganefnd fyrir góð störf í þessum starfshópum og byggir framhaldsnefndarálit meiri hluta fjárlaganefndar á umræddum niðurstöðum um skiptingu á óskiptum fjárheimildum á óskiptum fjárheimildum ég tek það fram sem voru afgreiddar hér frá þinginu ég hef einnig lýst því yfir að vissulega geta verið ólíkar skoðanir um fjárheimildir sem hvort sem er koma hér til afgreiðslu í fjáraukalögum eða fjárlögum en á hinn bóginn þá vil ég ítreka það að hér lögðu háttvirtir þingmenn stjórnarmeirihluta og stjórnarandstöðu sig fram um það að fara yfir umrædd yfirlit og lögðu metnað sinn í það að skipta þessu með réttmætum hætti þrátt fyrir eins og ég segi hér ólíkar skoðanir til hugsanlega fjárheimildanna ég vil hér virðulegi forseti gera hér örlítið grein einnig fyrir helstu skýringum við einstaka breytingartillögur það er gerð hér tillaga um tuttugu og sjö komma átta milljónir króna aukafjárveitingu til háskólans á bifröst til að mæta uppsöfnuðum rekstrarhalla og styrkja núverandi rekstrargrunn þá er gerð tillaga um fimm milljónir króna aukaframlag til viðbótar við umræddar þrjú hundruð milljóna króna sem voru óskiptar í frumvarpinu eftir aðra umræðu fyrir framhaldsskóla almennt en það er til að mæta þeim sjónarmiðum sem komu fram í umræddum starfshópi meðal annars og sundurliðun umræddra fjárheimilda er sýnd í sérstökum yfirlitum það er hvað hver og einn framhaldsskóli er að fá og er gerð tillaga um í þessu áliti og þessari tillögu meiri hlutans þá er einnig lagt til hér að fjárheimild til heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytisins verði aukin um sjötíu milljónum króna og það er gerð tillaga um að ráðstafa tvö hundruð sjötíu og eina milljón króna af ónotuðum fjárheimildum til öldrunarstofnana til að koma til móts við rekstrarhalla þeirra til ársloka tvö þúsund og sjö þá er einnig gerð tillaga um óskipt framlag til minni öldrunarstofnana og að framangreindri tvö hundruð sjötíu og eina milljón króna fjárheimild er lagt til að tuttugu og þrjú komma átta milljónir renni til sjö stofnana sem eru tilgreindar í nefndarálitinu en það sem eftir stendur tvö hundruð fjörutíu og sjö komma tveimur milljónum króna verði skipt milli stofnana sem eru sundurliðaðar í umræddu nefndaráliti þá er gerð tillaga um sextíu milljónir króna aukafjárveitingu til stofnunarinnar reykjalundar í mosfellsbæ vegna uppsafnaðs halla og styrkingar á rekstrargrunni en jafnframt er gerð tillaga um tíu milljónir króna hækkun á liðnum heilbrigðisstofnanir almennt sem kemur þá til viðbótar við þær tvö hundruð fimmtíu milljónir króna sem voru lagðar út hér í annarri umræðu en skiptingin á fjárhæðinni varðandi heilbrigðisstofnanir tvö hundruð sextíu milljónir króna er sýnd í sérstökum yfirlitum merkt yfirlit þrjú í breytingartillögu meiri hlutans og að lokum kem ég hér að viðbótarheimildum við samgönguráðuneyti iðnaðarráðuneyti og fjármálaráðuneyti það er lagt til að fjárheimild samgönguráðuneytisins verði aukin um tuttugu og einn komma níu milljónir króna þar er gerð tillaga um sautján komma eina milljón króna aukið framlag til handa flugmálastjórn íslands vegna aukins kostnaðar við leiguhúsnæði en húsnæðismál stofnunarinnar voru leyst upp með því að gera viðbótarleigusamning við leigusala sem gilti frá fyrsta apríl tvö þúsund og sjö jafnframt er gerð tillaga um tólf milljónir króna framlag vegna kostnaðar við eftirlit með flugvernd á alþjóðaflugvöllum þá er lögð til fjárheimild til iðnaðarráðuneytisins um fimmtíu og fimm milljónir en það er aukafjárveiting til stofnkostnaðar hitaveitna samanber reglugerð tvö hundruð áttatíu og fjögur númer tvö þúsund og fimm sem byggist á heimild í lögum um niðurgreiðslu til húshitunar lög númer sjötíu og átta tvö þúsund og tvö og að lokum vil ég hér gera grein fyrir umræddri fjárheimild til fjármálaráðuneytisins um ellefu hundruð sjötíu milljónum króna en þar er gert ráð fyrir því að þar sé um að ræða

virðulegi forseti að við höfum í fjárlaganefndinni farið yfir þau gögn sem okkur hafa borist og einnig höfum við fengið álit frá efnahags og skattanefnd og við teljum í ljósi þeirra funda sem við höfum átt við ríkisendurskoðandaauk þeirra svara sem fjármálaráðuneytið hefur sent nefndinni að það liggi ljóst fyrir að um sé að ræða ellefu hundruð sjötíu milljónum króna kostnað á árinu tvö þúsund og sjö þar er aðallega um að ræða útgjöld í tengslum við lagfæringar og breytingar á fasteignum til að koma þeim í söluhæfara ástand og hins vegar er vísað hér til þess að áætlað verðmæti seldra eigna á þessu ári nemi fimmtán komma sjö milljörðum króna eins og gert er ráð fyrir í breytingu á tekjuhlið frumvarpsins ég vil hér ekki gera neitt ítarlegra grein fyrir umræddum skiptingum en hér fylgir einnig framhaldsálit meiri hluta efnahags og skattanefndar umræddar

skrifa háttvirtir þingmenn auk mín kristján þór júlíusson ásta möller birgir ármannsson lúðvík bergvinsson guðbjartur hannesson sigurður kári kristjánsson og árni johnsen ég vil að lokum þakka fjárlaganefndinni allri fyrir góð störf á umliðnum dögum og vikum og þetta auðvitað kemur hér í bylgjum inn hér höfum við lokið við að koma út úr nefndinni álitum og tillögum okkar vegna þriðju umræðu fjáraukalaga og veit að minni hluti fjárlaganefndar mun hér gera grein fyrir sínum tillögum hér á eftir og ég þakka minni hlutanum stjórnarandstöðunni fyrir góð störf jafnt sem meiri hluta því vissulega komu þeir að efni tillagna okkar og geta eins og komið hefur fram í nefndinni tekið undir ákveðin atriði þrátt fyrir að það hafi kannski skilið leiðir hér í nefndarálitum og um leið þá vil ég þakka starfsfólki nefndasviðs og þá sérstaklega fjárlaganefndarskrifstofu fyrir góð störf og að aðstoð við okkur í